Politica agricolă comună a Uniunii Europene trebuie să răspundă acestor provocări, dar și să garanteze securitatea alimentară, ca și problemă strategică la nivel mondial Creșterea numerică a populației conduce la necesitatea unei cantități mai mari de hrană, iar pe bază de ofertă avem un deficit din ce în ce mai mare. Cum dreptul la hrană este unul fundamental, securitatea alimentară este și trebuie să rămână una din prioritățile Uniunii Europene, iar strategiile aplicate în cadrul politicii agricole comune trebuie dublate de un buget corespunzător, care să răspundă acestor provocări. Consider că bugetul alocat politicii agricole comune trebuie să rămână cel puțin la nivelul actual sau chiar adaptat noilor nevoi ridicate de aceste dezastre, care nu țin cont de granițe și de naționalitate, ci poate doar de zona geografică.